Wystarczy sprawdzić, w jaki sposób. Jeżeli pani poseł nie zgadza się z tym, żeby karać za promowanie pedofilii, czyli przestępstwa w większości państw Unii Europejskiej, to pani poseł ma problem ze zrozumieniem. Pani poseł mnie zakrzykuje, dlatego że pani wie, że ja mówię prawdę, i zazwyczaj tak jest i to również pokazują badania, tak samo jak te dotyczące pedofilii że człowiek najbardziej się denerwuje wtedy, kiedy usłyszy niewygodną dla siebie prawdę.

To jest projekt obywatelski i rząd w Polsce nawet nie zajął stanowiska w tej sprawie, że będzie go popierał bądź nie, ale powiedział coś innego że żaden projekt obywatelski, który zostanie zgłoszony do Wysokiej Izby, nie zostanie odrzucony przed pierwszym czytaniem.